forseti vill tilkynna að það hefur orðið að samkomulagi milli þingflokka að þingfundur tólfti október næstkomandi falli niður þess í stað verður þingfundur eitthvað fram á kvöld fimmtudaginn ellefta október